Domnule președinte, aș vrea întâi de toate să îl felicit pe David McAllister pentru raportul pe care îl prezintă Parlamentului. Este, cum spunea și comisarul Hahn, un raport foarte echilibrat. M aș bucura foarte tare ca Serbia să devină stat membru al Uniunii Europene în 2025, dar, sigur, sunt multe de făcut în această privință. Cred că dialogul cu kosovarii e un dialog cheie. Din păcate, iată, apar obstacole pe care nu putem decât să le privim cu stupefacție.

Am auzit o recent pe doamna prim ministru Brnabić explicând că Srebrenica nu a fost un genocid pentru că au fost uciși doar bărbați și băieți, nu și femei și fete. Este inacceptabil așa ceva și, din păcate, știu că și în Republika Srpska, parlamentul de la Banjaluka a hotărât să revoce raportul prin care declara Srebrenica genocid.